Zilele acestea au fost făcuți pași concreți pentru întărirea securității energetice a Uniunii Europene, prin aprovizionarea cu gaze naturale din surse multiple, în vederea evitării unei noi crize a gazelor în Europa. Este vorba de inaugurarea magistralei ce leagă România de Ungaria, gazoductul Arad Szeged, care a beneficiat și de finanțare europeană. Investiția reprezintă, astfel, un exemplu de succes, dar și un model de cooperare între țările Uniunii. Prin interconectările preconizate la nivel european, cu generalizarea transportului în ambele sensuri până în 2014, dar și prin depozitele de gaze, se poate asigura o mai mare independență energetică pentru toate țările din regiune. Statele europene se vor putea ajuta reciproc în cazul unor noi crize ale gazelor. La fel de important, prețul gazelor se va forma la nivel regional, nu prin negocieri cu un singur furnizor.